To je potpuno jasno svima ovdje u ovoj auli, ali vjerujem i u svim institucijama Europske unije i svim ključnim ljudima Europske unije.

Nova su vremena kada građani od nas i od Vas traže otvorenost, traže drugačiju upravu u odnosu na onu na koju smo svi na neki način bili naviknuti ranijih desetljeća. Treba nam otvorena javna uprava koja će omogućiti da mi zastupnici, a time i građani Europske unije u svakom trenutku mogu doći do kvalitetnih, istinitih i provjerenih informacija. Sve ostalo neće biti dobro za Europsku uniju. Skrivamo li se, neće biti dobro za Europsku uniju. Imamo puno primjera za to.

Mi jako dobro ovdje znamo, u ovoj auli, zastupnici prvenstveno s juga Europske unije, da nećemo glasati za TTIP ako se ne zaštite proizvođači poljoprivrednih proizvoda, zaštićenih poljoprivrednih proizvoda. Vi gospodine povjereniče, kao ugledan čovjek iz Grčke, jako dobro znate da grčki farmeri ne mogu prihvatiti da se feta sir proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što to ne mogu ni talijanski proizvođači gorgonzole ili francuski proizvođači roqueforta, da ne ulazim sada u druge poljoprivredne proizvode. To je samo jedan detalj jednoga velikoga sporazuma. Imamo puno sporazuma, puno detalja u svakom sporazumu i prihvatite da mi kao Parlament, ako ništa drugo većina u ovom Parlamentu, budemo Vaši saveznici, da budemo saveznici s Vijećem jer ćemo jedino na taj način, iskrenim dijalogom među nama, moći uspješno voditi Europsku uniju. U suprotnome neće biti dobro.